Er hat sich ja zunächst einmal lobend über das Europäische Semester, das wirtschaftspolitische Fragen angeht und bewerten soll, geäußert und dabei aber auch die Ableitung vorgenommen, dass das Bildungssystem offenbar in Deutschland aus der Sicht der Europäischen Kommission als zu undurchlässig kritisiert wurde.

Jetzt möchte ich gern die Frage stellen, Herr Giegold Ist Ihnen entgangen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland einen historischen Tiefstand erlangt hat? Ist Ihnen entgangen, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland so gut sind wie in keinem anderen Land? Und nehmen Sie das zum Anlass zu glauben, dass die Ausbildungsbedingungen in Deutschland besonders schlecht sind?